Este necesar să existe o delimitare echilibrată a zonelor în alocarea ajutoarelor, astfel încât regiunile rămase în urmă economic să fie sprijinite efectiv, reducând decalajele existente. Doresc să atrag atenția asupra riscului de delocalizare a activităților economice atât în interiorul Uniunii, cât și în exterior, ca urmare a limitării posibilităților de intervenție publică în favoarea marilor întreprinderi.

Spun aceste lucruri cu durere, într o perioadă în care guvernul țării mele, socialisto liberal, taie masiv fondurile destinate cercetării și inovării.